Értelmetlen a Mercosur tárgyalásokat tovább erőltetni. Ezek úgy tűnik megfeneklettek és nem mozdíthatók ki erről a holtpontról. Egyre több politikai akadály van a Mercosur hibájából a tárgyalások folytatása előtt. Európai cégeket államosítanak, egyes EU tagállamoknak a területi integritását megkérdőjelezik és Venezuela is taggá vált. Ilyen körülmények között be kellene látni, hogy ami nem megy, azt nem érdemes erőltetni. Ráadásul az EU eredeti tárgyalási mandátuma sem volt elég pontos és jól körülhatárolt, tehát azokkal kell folytatni a tárgyalásokat, akikkel van esély bármilyen megállapodás megkötésére. Ehhez viszont új tárgyalási mandátumra van szükség. Egy olyan új tárgyalási mandátumra, amely figyelembe veszi a mezőgazdasági termékeknek az érzékenységét, az élelmiszerbiztonságnak a kérdését és az állatjóléti szempontokat is. A mostani tárgyalási mandátum alapján ezzel a Mercosurral nem lehet sikerre jutni.